Outre le fait que l'île italienne aux rivages de rêve restera à jamais dramatiquement célèbre l'île de tous les espoirs pour l'arrivée de ces nombreux boat people méditerranéens je regrette que cette crise de Lampedusa nous ait amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Cette crise migratoire a été causée par une gestion malheureuse de l'arrivée de ces migrants, ce qui nous a conduits d'ailleurs au fameux épisode France Italie, à l'attribution de permis de résidence temporaires aux migrants par l'Italie, puis à la fermeture des frontières par la France et par M. Sarkozy, aboutissant à un résultat dramatique pour l'Europe et la construction européenne,